Señora presidenta, el pasado mes de junio debatimos sobre los incendios que asolaron Portugal y que se cobraron la vida de sesenta y cuatro personas.

Cuatro meses más tarde, nos encontramos lamentando una nueva tragedia Galicia, Asturias y Portugal han ardido de nuevo y su infierno ha dejado una hilera de desolación y de muerte. España no es Portugal, y los dispositivos de extinción no son comparables, pero la política forestal de décadas basada en el pino y en el eucalipto es un riesgo añadido a la meteorología.

Necesitamos sistemas de información también que se apoyen en las nuevas tecnologías pero, al menos en España, seguramente el gran problema es la criminalidad, seguramente el negocio de la madera quemada, donde hasta ahora ha habido ignorancia o tolerancia perezosa. Y ahora voy a lo nuestro. El señor Juncker entonó el mea culpa esta semana sobre el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Dijo que no puede ser que un incendio empiece un domingo y el primer avión de la Unión Europea llegue el miércoles. ¿Ha fallado la coordinación? ¿Pasaremos de las palabras a los hechos, señor comisario?